Erstens die regionale Zusammenarbeit die regionalen Märkte stärken. Ich denke, das ist ganz wichtig. Auf dem Weg zu einem europäischen Binnenmarkt brauchen wir einfach die Integration im Rahmen der regionalen Märkte. Zweitens Mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien finde ich es richtig und gut, dass in dem Bericht festgehalten wird, dass wir keine Dauersubventionierung von erneuerbaren Energiesystemen wollen und dass es in Richtung einer marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Einspeisevergütungssysteme gehen muss. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal zu einem europäischen Einspeisevergütungssystem. Bis dahin ist es aber wichtig, die marktwirtschaftliche Ausrichtung entsprechend zu unterstützen. Übrigens habe ich mich auch gefreut, dass in diesem Bericht auch mal die Wasserkraft angesprochen wurde. Dritter Punkt Stromspeicherung nimmt einen ganz zentralen, wesentlichen Teil in dem Bericht ein. Das ist heute noch nicht angesprochen worden

Je mehr wir die Erneuerbaren ausbauen, umso wichtiger wird diese Frage und umso mehr müssen wir in Forschung und Entwicklung in dem Bereich investieren. Und letzter Bereich Kapazitätsmärkte. Ich weiß, sie sind natürlich nicht integrationsfördernd, aber sie sind auf jeden Fall für eine Übergangszeit ein notwendiges Übel, solange wir eben die Integration des europäischen Binnenmarktes nicht haben. Insofern finde ich es gut, dass wir uns hier mit dem Thema beschäftigen und konkrete Konditionen festsetzen wollen, unter denen Kapazitätsmärkte national zugelassen sind.